Ich will anschließen an das, was der Kollege Reinhard Bütikofer gesagt hat. Meine Fraktion hatte beantragt, dass wir über die drohenden Hinrichtungen der Uiguren in China und der zum Tode verurteilten Teilnehmer an den Protestdemonstrationen gegen die gefälschten Wahlen im Iran diskutieren, weil das die beiden Länder sind, in denen unmittelbar Hinrichtungen von Menschen drohen, wo es also eine Dringlichkeitsdebatte geben sollte. Dass die Chinesen einen Rekord an Hinrichtungen halten, dass das ein Unrechtsregime ist, das die Menschenrechte mit Füßen tritt und das den Rekord wie Sie das gesagt haben an Hinrichtungen hält, das ist so. Ich will hier ausdrücklich sagen, dass das ein unerträglicher Zustand ist. Wir hatten aber in der Konferenz der Präsidenten darum gebeten, dass zwei Dinge auseinandergehalten werden die Dringlichkeiten, die wir jetzt diskutieren, nämlich die drohenden Hinrichtungen, und die Frage der Beziehungen der Europäischen Union zu China im wirtschaftlichen, im kulturellen, im politischen, im Rüstungsbereich wo auch immer.

Das ist auch der Grund, warum unsere Fraktion darauf beharrt, dass wir über die Dringlichkeit abstimmen, die wir beantragt haben, und nicht über dieses Sammelsurium, das Sie hier vorgelegt haben.